Hvala. Ne bom veliko vsebinsko, ker se strinjam v celoti z njim, mislim pa, da je prav, da korektno navajamo, no. Želel bi se samo odzvati na to, reorganizacija centrov za socialno delo ni bila nikakršna PR-akcija, bi rekel, doktorice Anje Kopač Mrak pred volitvami. To se ni začelo, v lanskem, marcu, ampak projekt, ki se je pripravljal dve leti, v katerega so bili vključeni vsi deležniki od zaposlenih sindikatov, strokovni delavci, tako da dopolnimo tudi s tem obvestilom, hvala lepa, dejstvom.